Ich habe jetzt sehr viel Richtiges gehört, aber ich muss gestehen bei allem Respekt Das kommt mir auch ziemlich populistisch vor.

Denn man weigert sich teilweise, eine ganz konkrete Altersfeststellung auch mal durchzuführen. Es ist völlig unstreitig, dass man minderjährige Flüchtlinge besonders aktiv unterstützen muss.

Es ist ein Unding, dass man diesen Punkt nicht angeht, und es ist für mich ein Unding, dass man das auch nicht thematisiert. Wenn man hier nur davon redet, dass man helfen will, dann ist das kein politischer Ansatz. Wir müssen hier auch dafür sorgen, dass wir eine Lösung kreieren, die von der Bevölkerung akzeptiert wird, und das, was ich bis jetzt gehört habe, ist davon weit entfernt.